Numerosos estudios han demostrado que las democracias resilientes disfrutan de más bajos niveles de violencia social y mayores índices de bienestar. Por ello, estamos profundamente preocupados por cómo va a promover la Unión el alineamiento de esta nueva iniciativa con muchos de nuestros compromisos internacionales como la Agenda 2030, el Acuerdo de París o la Cumbre Mundial Humanitaria. La construcción de la resiliencia debe superar las visiones estrechas basadas, por ejemplo, en la seguridad. Esta es una cuestión fuertemente vinculada a la totalidad de un sistema político y social. Por eso, más allá de los qués, nos importan los cómos. La descentralización del modelo energético, la producción alimentaria, la promoción del conocimiento abierto o el avance en procesos de participación democrática son cuestiones cruciales para el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales y, también, elementos indispensables para la construcción de sociedades verdaderamente resilientes.